Želim osnažiti interes da se izgrade TANAP i TAP, jer mislim da je to dobar put kojim se može riješiti problem energetike jednog dijela zemalja Europske unije. Druga stvar, nedavno smo bili u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Ponavljam i upozoravam Komisiju Balkan ima strahovito velike potencijale, tisuće megavata za obnovljive izvore hidroenergije. Treće izgradnja NLG terminala na Krku, na sjeveru Jadrana. Pozivam Komisiju da podrži i taj projekt.